Maar, voorzitter, uiteraard is daarvan, in lijn met het algemeen falen van de Europese Unie, helemaal niets terechtgekomen. Want heel Afrika was natuurlijk maar op één ding uit. Meer geld van de Europeanen en dat hebben ze nog gekregen ook.

Maar er werd niet enkel met belastinggeld gestrooid om Afrikaanse landen tevreden te houden. Nee, Afrika krijgt ook simpeler visumprocedures. Deze top is een groot fiasco gebleken. Er gaan weer miljarden naar Afrika en als dank komen er ook nog meer Afrikaanse gelukszoekers naar de Europese Unie. En als het aan mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, ligt, gaat er geen cent meer naar Afrika en besteden we ons belastinggeld in ons eigen land en sluiten we onze grenzen.